Ik zit met stijgende verbazing naar dit debat te luisteren. Wij hebben een paar debatten in dit Parlement achter de rug, eerst over de situatie in Italië, toen over de situatie in Hongarije en nu in Roemenië. Het is zó doorzichtig hoe de kaarten geschud worden.